tveimur þingmönnum til viðbótar við þann sem hér stendur það er háttvirtum þingmönnum helga hjörvar og katrínu júlíusdóttur við þriðju umræðu um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm leggur meiri hluti fjárlaganefndar til að útgjöld ríkissjóðs verði enn aukin um einn komma átta milljarða króna að stærstum hluta skýrist þessi hækkun af tvennu annars vegar af breytingum á kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og hins vegar af ráðstöfun á söluandvirði lánasjóðs landbúnaðarins í lífeyrissjóð bænda í kjarasamningum ríkisstarfsmanna eru ákvæði um sambærilegar breytingar á launakjörum og ráðast í samningum á almennum vinnumarkaði í framhaldi af samningum milli aðila á vinnumarkaði og aðkomu ríkisstjórnarinnar vegna þess samkomulags ákvað ríkisstjórnin að þeir sem fá lífeyri hjá almannatryggingum og atvinnuleysisbætur skyldu einnig fá eingreiðslu í desember af þessum sökum er reiknað með að launa og verðlagsliður fjárlaga ársins tvö þúsund og fimm hækki um fimm hundruð milljóna króna tekjutrygging elli og örorkulífeyrisþega aukist um sjö hundruð tuttugu milljónir króna og atvinnuleysisbætur um sextíu milljónir króna þá er lagt til að framlag til lífeyrissjóðs bænda vegna sölu á lánasjóði landbúnaðarins hækki úr tvö þúsund tvö hundruð milljóna króna í tvö þúsund sex hundruð þrjátíu milljónir króna eða um fjögur hundruð þrjátíu milljónir króna frú forseti samkvæmt fyrirliggjandi tillögum er gert ráð fyrir að afkoma ríkissjóðs verði jákvæð um níutíu og einn komma tvo milljarða króna en samkvæmt fjárlögum ársins tvö þúsund og fimm var áætlað að afkoman yrði jákvæð um tíu komma núll milljarða króna ef

þessa aukningu má fyrst og fremst rekja til þeirrar þenslu sem er í þjóðfélaginu má í því sambandi benda á að nú er gert ráð fyrir að tekjuskattur einstaklinga og lögaðila aukist um ellefu komma tvo milljarða króna virðisaukaskattur um sjö komma núll milljarða króna og vörugjöld af innfluttum ökutækjum um fjóra komma einn milljarð króna er þá í raun og veru hin bætta afkoma að fullu skýrð frú forseti eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm er ekki beint samhengi á milli þeirra fjárheimilda sem lagðar eru til í frumvarpinu og áætlaðra útgjalda á árinu kemur þar einkum tvennt til annars vegar eru í frumvarpinu veittar fjárheimildir til umframgjalda frá fyrri árum sem þegar hafa verið gjaldfærðar í reikningum ríkissjóðs hins vegar verða ekki öll umframútgjöld bætt á árinu og reynslan sýnir að fjárheimildir verða ekki að fullu nýttar á árinu þannig flytjast ónýttar fjárheimildir og umframútgjöld á milli ára og bætast við eða dragast frá útgjaldaheimild næsta árs í þessu sambandi má benda á að ráðstöfun á söluandvirðis símans og lánasjóðs landbúnaðarins fellur ekki undir ákvæði fjárreiðulaganna um fjáraukalög hér er einfaldlega verið að komast hjá því að þessar fjárhæðir birtist í fjárlögum næsta árs og hafi þar með áhrif á afkomu ríkissjóðs það ár þessi útgjöld nema samtals fjóra komma einum milljarði króna og hefði áætluð afkoma samkvæmt frumvarpi til fjárlaga ársins tvö þúsund og sex lækkað um tæp þrjátíu prósent ef gert væri ráð fyrir þessum útgjöldum í því frumvarpi eins og eðlilegt er frú forseti það er rétt að rifja kannski upp í stuttu máli hvaða stærstu tölur

fimm búsetuúrræði fyrir geðfatlaða upp á tvö hundruð milljóna króna verður þetta allt saman nýtt árið tvö þúsund og fimm hér er eins og heyra má allt góð verkefni sem um er að ræða en þegar við höfum fjárreiðulög ber okkur að fara eftir þeim við sjáum á þessari upptalningu að ekkert af þessu er ófyrirséð eða hafa verið samþykkt lög á alþingi frá því að fjárlög voru samþykkt sem tengjast þessu ekkert slíkt á við og þar af leiðandi á þetta ekki heima í fjáraukalagafrumvarpi heldur í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex það má bæta við annarri tölu sem tengist ekki sölu símans og býsna þarft mál en það er um viðhaldsmál þjóðleikhússins að ræða það eru tvö hundruð fimmtíu milljónir í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm í þá ágætu framkvæmd

þetta sýnir hins vegar hvaða vinnubrögð hér eru viðhöfð þarna er sett inn ein tala þarna liggja ekki einu sinni fyrir almennilegar áætlanir um hvað á að gera eða hversu mikið á að gera varðandi þetta mál nei þarna virðist eingöngu fundin einhver tala sem enginn veit í raun hvernig er fundin og sett inn í fjáraukalög því til viðbótar var þetta að sjálfsögðu fyrirséð þannig að alþingi hafði samþykkt fjárlög fyrir árið tvö þúsund og fimm þar sem þetta var ekki inni það lá alveg ljóst fyrir þegar þau fjárlög voru samþykkt að það þyrfti að fara út í viðgerðir á þjóðleikhúsinu það kemur engum á óvart þetta er hins vegar eins og ég sagði áðan gott mál en sýnir umgengnina um þessi lög og það er miður að svo sé við vonum hins vegar að viðhald þjóðleikhússins verði sem best en því miður virðist ekki vera sami taktur þegar horft er til frumvarps til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex það virðist því sem þessar tvö hundruð fimmtíu milljónir eigi að duga töluvert inn á það ár að minnsta kosti miðað við þær tillögur sem þar liggja fyrir eins og áður er í mörgum tilfellum verið að bæta rekstrarhalla nokkurra stofnana sem þær hafa safnað á undanförnum árum og það oft á tíðum býsna mörgum í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að í nokkrum tilfellum er lagt til að uppsafnaður rekstrarhalli stofnana eða verkefna verði bættur að hluta eða öllu leyti er það gert í þeim tilvikum að verkefni sé lokið eða sýnt þykir að gripið hafi verið til þeirra aðgerða að rekstur verði innan fjárheimilda og hallarekstur stöðvaður þetta eru tiltölulega fáar stofnanir sem þannig fá leiðréttingu en það vekur upp spurningar um aðrar stofnanir sem eru í svipaðri stöðu hvað ræður vali á stofnunum hvaða reglur gilda innan og milli ráðuneyta eða ræður eins og oft áður hrein tilviljun hvaða stofnanir eru leiðréttar hverju sinni þá skal það ítrekað hér að samkvæmt fjárreiðulögum eiga þessar leiðréttingar hins vegar að afgreiðast í tengslum við fjárlög næsta árs en ekki fjáraukalög yfirstandandi árs þetta er eitt af því sem því miður hefur verið stundað mörg undanfarin ár frú forseti eins og undanfarin ár gengur erfiðlega að fá upplýsingar um áætlaða fjárhagsstöðu stofnana í árslok en slíkt er nauðsynlegt til að meta trúverðugleika fjárlaga og fjáraukalaga í nýútkominni skýrslu ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings ársins tvö þúsund og fjögur er slök framkvæmd fjárlaga gerð að umtalsefni þar kemur einmitt fram sú skoðun stofnunarinnar að það verði að teljast mjög óheppilegt að stór hluti útgjaldaákvarðana sé ekki ræddur í tengslum við afgreiðslu fjárlaga ár hvert nefna megi dæmi um fjárveitingar til stofnana samkvæmt fjárlögum sem skerðast strax í byrjun fjárlagaársins um tugi prósenta vegna umframgjalda fyrri ára fyrr eða síðar þurfi svo að bregðast við þeim vanda ýmist með viðbótarfjárveitingum hagræðingu í rekstri eða samdrætti síðan segir orðrétt í skýrslu ríkisendurskoðunar með leyfi forseta af þessari ástæðu telur ríkisendurskoðun vel koma til greina að flutningi fjárheimilda milli ára með núverandi hætti verði settar skorður til dæmis að hann takmarkist við fjögur prósent af fjárheimild ársins bendir stofnunin meðal annars á að ef fjárheimild væri ekki nýtt vegna frestunar á verkefni þá gæti fjárveitingavaldið tekið nýja ákvörðun um verkefnið í tengslum við aðrar fjárveitingar þá sé eðlilegt að samdráttur í útgjöldum stofnana vegna halla fyrri ára sé ræddur í tengslum við afgreiðslu fjárlaga og komi fram í þeim sem hækkun eða lækkun á framlagi fyrsti minni hluti fjárlaganefndar getur tekið undir það sem ríkisendurskoðun leggur til í skýrslunni ákvæði fjárreiðulaga um flutning fjárheimilda á milli ára hefur verið togað og teygt í allar áttir þannig að það er hætt að virka eins og til var ætlast í upphafi þá benda ummæli fjármálaráðherra við aðra umræðu um fjárlög ársins tvö þúsund og sex til þess að því miður hafi hann ekki áttað sig á mikilvægi reglufestu varðandi flutning fjárheimilda milli ára meðan svo er er vart hægt að búast við að vinnubrögð verði bætt á þessu sviði frú forseti það var athyglisvert þegar hæstvirtur fjármálaráðherra ræddi meðal annars tillögur okkar í minni hluta fjárlaganefndar varðandi það að fresta flutningi fjárheimilda milli ára hæstvirtur fjármálaráðherra lék sér þar nokkuð með tölur án þess að hafa að því er virtist fullt vald á þeim þannig sagði hæstvirtur fjármálaráðherra

talnaleik á að hátt að hann tók frávikin sem voru yfir það er inneignir stofnana og fann mismun á því sem aðrar stofnanir höfðu farið yfir en mismunurinn er um fimm milljarðar króna í árslok tvö þúsund og fjögur hins vegar eru þau frávik þar sem stofnanir eiga inneignir samtals upp á rúma sextán milljarða króna

þannig að samanlagt er hér um að ræða tæplega þrjátíu og átta milljarða króna þessi tala er hins vegar athyglisverð eingöngu í samanburði við hver þessi tala var samanlagt í árslok árið tvö þúsund og þrjú þá var hún samanlagt um tuttugu milljarðar króna þannig að þessi tala hefur næstum því tvöfaldast á árinu tvö þúsund og fjögur þannig að talan sem hæstvirtur fjármálaráðherra var að leika sér með er sem sagt talan sem þarna fæst þegar þessar tölur eru dregnar frá hvor annarri og mismunurinn kemur í ljós það er að sjálfsögðu ekki verið að tala um þá tölu heldur er verið að tala um þá tölu sem ég nefndi áðan rúmlega sextán milljarðar króna það sem var alvarlegast var það auðvitað að hæstvirtur fjármálaráðherra virtist ekki gera sér grein fyrir alvarleikanum sem í þessu felst það er að við erum stöðugt að fjalla um eitthvað allt annað heldur en raunveruleikann við erum að samþykkja ár eftir ár fjáraukalög sem ekki eru í samræmi við fjárreiðulögin og við erum ár eftir ár að samþykkja fjárlög sem ekki fjalla um stöðu málaflokka eða stofnana á því ári sem fjárlögin eru um þannig að sýndarveruleikinn virðist hafa náð algerlega valdi á ríkisstjórninni og meira að segja á hæstvirtan nýjum fjármálaráðherra en að sjálfsögðu frú forseti munum við bíða halda ró okkar eitt árið til því það er auðvitað ekki hægt að gera þá kröfu til hæstvirts fjármálaráðherra sem nýtekinn til starfa í því ráðuneyti að hann hafi áttað sig á öllu innan dyra á fyrstu dögum eða vikum en það hefur fylgst með því hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra nýtir það ár sem fram undan er þar til hæstvirts ráðherra leggur í raun fram sitt fyrsta fjárlagafrumvarp frú forseti í fjárlagavinnunni mörg undanfarin ár hefur fyrsti minni hluti fjárlaganefndar óskað eftir því að fjármálaráðuneytið veitti

þetta eru nauðsynlegar upplýsingar til að hægt sé að leggja mat á trúverðugleika frumvarps til fjárlaga fyrir næsta ár engar heildstæðar upplýsingar hafa borist fjárlaganefnd fyrsti minni hluti fjárlaganefndar er sannfærður um að þessar upplýsingar eru til annað bæri vott um lélega fjármálastjórn og slakt eftirlit með rekstri ríkisstofnana og væri ekki í samræmi við reglugerð um framkvæmd fjárlaga það vekur því furðu að þessar upplýsingar skulu ekki komið á framfæri við fjárlaganefnd frú forseti það verður auðvitað kallar á hugrenningar um það hvort virkilega sé vilji til þess á einhverjum stöðum að fjárlaganefnd vinni ekki sína vinnu því að það er algerlega ógerningur fyrir nefndina að sinna því starfi sem henni er ætlað ef þessar upplýsingar liggja ekki fyrir þannig hefur það verr og miður verið mörg undan farin ár háttvirtir þingmenn magnús stefánsson formaður fjárlaganefndar gerir sér miklar vonir um það að á fundi á morgun í nefndinni verði hægt að dreifa þessum upplýsingum og því verður að sjálfsögðu fagnað ef svo verður og það verður vonandi til þess að meiri hluti fjárlaganefndar skoðar frumvarp til fjárlaga fyrir tvö þúsund og sex með tilliti til þeirra upplýsinga ef fram koma vegna þess að þær upplýsingar ef fullkomnar eru segja þá auðvitað til um það hve mikil merking er í fjárlagafrumvarpinu frú forseti í áðurnefndri skýrslu ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings árið tvö þúsund og fjögur kemur fram að í árslok tvö þúsund og fjögur voru hundrað sjötíu og níu fjárlagaliðir samtals tuttugu og einn komma þremur milljörðum króna fram úr fjárheimildum en tvö hundruð áttatíu fjárlagaliðir voru samtals sextán komma fjórum milljörðum innan fjárheimilda einnig kemur fram að fluttar inneignir frá árinu tvö þúsund og þrjú námu fjórtán komma níu milljörðum króna en fluttar skuldir námu fjóra komma fimm milljörðum króna þetta eru ótrúlega stórar tölur sem nauðsynlegt að gerð sé ítarlega grein fyrir af hálfu fjármálaráðuneytisins og annarra ráðuneyta fyrsti minni hluti fjárlaganefndar leggur því áherslu á að upplýsingum um rekstur stofnana á fyrstu níu mánuðum yfirstandandi árs og áætluð staða þeirra í árslok verði strax komið á framfæri við fjárlaganefnd þannig að tími gefist til að skoða stöðuna fyrir þriðju umræðu við frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex eins og fram kom í áliti við fyrstu minni hluta við aðra umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex eru efnahagsforsendur fjárlaga yfirstandandi árs algerlega brostnar því er spáð að einkaneysla tvöfaldist frá því sem fjárlög gerðu ráð fyrir og hið sama gildir um fjárfestingu ríkisstjórnin hefur hingað til treyst seðlabankanum fyrir stjórn efnahagsmála en bankinn getur í raun aðeins beitt stjórn peningamála og hefur til þess aðeins eitt verkfæri sem eru stýrivextir ríkisstjórnin hefur hins vegar ekki unnið með seðlabankanum að því markmiði að halda verðbólgu innan ákveðinna viðmiðunarmarka aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa jafnvel gengið þvert á verðbólgumarkmiðin og forsendur fjárlaga næsta árs miðast við að verðbólgan haldist ekki innan markmiðanna að öllu óbreyttu ættu auknar tekjur ríkissjóðs árið tvö þúsund og fimm umfram forsendur fjárlaga að auka afgang á fjárlögum um sambærilega fjárhæð það hefur hins vegar ekki gerst þar sem ríkisstjórninni hefur ekki tekist að halda útgjöldum í skefjum og aukið raunútgjöld ríkissjóðs jafnt og þétt á undanförnum árum og í raun unnið þannig meðal annars gegn þeim verðbólgumarkmiðum sem seðlabankanum hafa verið sett afleiðing af efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar eða öllu frekar efnahagsóstjórn var meðal annars sú að forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði stóðust ekki nú er komið að skuldadögum og nú má orða það þannig að nú þurfi ríkissjóður að greiða yfir milljarð króna í sekt fyrir efnahagsóstjórnina hvort þessi staðreynd verður til þess að ríkisstjórnin sjái að sér og fari að vanda vinnubrögð sín við fjárlagagerðina og framkvæmd fjárlaga er óvíst en reynsla undanfarinna ára gefur því miður ekki tilefni til bjartsýni frú forseti því miður hefur á undanförnum árum ótrúlega lítið áunnist varðandi umgengni ríkisstjórnar og meiri hluta alþingis um lögin um fjárreiður ríkisins þess vegna vantar enn verulega upp á að eftir þeim lögum sé farið í einu og öllu meðan svo er munu fjárlög og fjáraukalög ekki vera sá rammi sem þau eiga að vera um ríkisreksturinn meðan þessi vinnubrögð ráða för og meiri áhersla er lögð á glansmyndir en raunverulega áætlanagerð munu fjárlög og fjáraukalög ekki gefa þá mynd af ríkisrekstrinum sem nauðsynlegt er meðan ríkisstjórn og meiri hlutinn á alþingi umgengst fjárlög og fjáraukalög af slíkri léttúð er því miður ekki hægt að búast við að slík stjórntæki nýtist við efnahagsstjórnina og meðan fá þessi lög ekki þann sess sem þeim ber við fjármálastjórn ríkisins frú forseti ég hef lokið að gera grein fyrir framhaldsnefndaráliti fyrsti minni hluta fjárlaganefndar sem auk mín skipa háttvirtir þingmenn helgi